Op mondiaal gebied is Europa in de handel echt een heel belangrijke speler.

Immers, waarom staat er nog altijd de doodstraf op blasfemie?

Ik roep de Commissie op tot een serieuze evaluatie van de handelsvoordelen voor Pakistan en ik schat in dat deze voordelen helaas het verschil niet hebben kunnen maken.